Potwierdzeniem tej tezy jest smutny przypadek zaginięcia w Laosie wielkiego miejscowego społecznika Sombatha Somphone'a. Warto też zadać sobie pytanie, kim był ten człowiek, że okazał się tak niewygodny.

Przez długie lata wspierał rozwój obszarów wiejskich przez promocję ekologicznego rolnictwa i miejscowych rzemiosł, kształcił młodych liderów, aby tak jak on zajęli się pracą u podstaw.

Właściwie nie wiemy nic do końca, bo docierają do nas tylko strzępki informacji. Świadkowie mówią o zatrzymaniu przez miejscową policję, która się wypiera, ale znając polityczną sytuację Laosu, z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić, że to władze pociągają tam za wszystkie sznurki.